Domnule ministru, aș dori să vă întreb dacă aveți în vedere legarea obiectivelor privind schimbările climatice și reducerea poluării, de obiectivele mileniului, pentru că, este adevărat, sunt țări în curs de dezvoltare care consideră că este prea scump pentru ele să treacă la un proces de reducere a emisiilor, dar acest lucru poate însemna crearea de locuri de muncă și implicit o economie sustenabilă. Deci vă întreb dacă aveți de gând să creați o legătură între obiectivele de dezvoltare ale mileniului și schimbările climatice.